Usted habla de que se va a doblar el personal de la EASO.

No sabemos cuánto es el doble de cero. Entiéndame, nuestro Grupo es un grupo responsable. Queremos ayudar a que haya un nuevo pacto de migración y asilo. Estamos dispuestos a los compromisos. Pero si no se saca a esa pobre gente de las islas griegas, si no se ayuda a Grecia, no va a salir adelante. Porque nadie va a confiar en que vamos en serio. Y esos niños y esas mujeres y esos ancianos no pueden esperar, no pueden esperar